Allerdings möchte ich anmerken, dass das Thema der Situation der Kurden in der Türkei aus meiner Sicht bei weitem zu kurz kommt. Es gibt ja nicht nur wie schon mehrfach angemerkt wurde einige hundert inhaftierte Journalisten, sondern es gibt mehrere tausend inhaftierter kurdischer Menschen, insbesondere kurdische Politiker, die der BDP angehören. Es sind zum Teil gewählte Parlamentarier darunter.

Wir haben dazu auch mit einigen Abgeordneten für morgen noch Änderungsanträge eingebracht. Ich würde es begrüßen, wenn diese Änderungsanträge eine Mehrheit finden. Ich glaube, es hilft nicht, an dieser Stelle die Augen zuzumachen.